Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir wissen längst Die Verlagerung weiter Teile unseres Lebens in die digitale Welt macht unser Leben erfreulicherweise meist einfacher, aber gleichzeitig gefährdeter durch Terroristen und Täter. Das Internet macht nicht vor Ländergrenzen Halt, daher ist die oberste Priorität die europaweite Zusammenarbeit zwischen der EU Kommission, den EU Mitgliedsstaaten und uns hier im Parlament.

Dieser maximale Schutz muss sich auf Unternehmen, Behörden und Bürger übertragen, und wir müssen alle dafür sorgen, dass ein gezieltes Bewusstsein zu diesem Thema entsteht. Das fängt an bei den Herstellern, ebenso wie bei den Bürgern, die keinen Virenschutz haben oder nicht einmal updaten.

Ich glaube, wir wissen ganz genau, dass auch die Europawahlen und alle Wahlen davon betroffen sind.